Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin der Kommission! Wie wir alle wissen, sind Informationssysteme für die politische, für die gesellschaftliche und für die wirtschaftliche Interaktion inzwischen absolut unverzichtbar geworden. Ihr Funktionieren ist entscheidend für den persönlichen Komfort, für die Wettbewerbsfähigkeit und natürlich auch für die Innovation in der Wirtschaft. Je bedeutsamer diese Informationssysteme sind, desto größer ist natürlich auch das Risiko von Angriffen durch einzelne Kriminelle oder auch durch kriminelle Organisationen.

Die Kommission hat in Untersuchungen festgestellt, dass der jährliche Schaden mittlerweile an die 300 Mrd. Euro innerhalb der Europäischen Union ausmacht. Die Gefahr von kriminellen Angriffen droht dem privaten Sektor genauso wie dem öffentlichen Sektor, aber insbesondere der kritischen Infrastruktur.

Mit dieser Richtlinie und dem Bericht von Frau Hohlmeier, zu dem ich ihr sehr herzlich gratuliere, haben wir ein weiteres Instrument bekommen, nämlich eine europaweit einheitliche Regelung der Straftatbestände, des Strafausmaßes und der Strafmaßnahmen wie wir gehört haben. Und die sollen auch abschreckende Wirkung haben. Was wir aber dazu brauchen, sind eben die notwendigen Instrumentarien zur Vorbeugung und zur Bekämpfung von Cybercrime und daher darf ich darauf hinweisen, wie bedeutsam es ist, dass wir dieses Cybercrime Center bei Europol eingerichtet haben, dass wir ENISA haben. Wir müssen aber zusätzlich zu den gesetzlichen Instrumenten diese Einrichtungen stärken und ausbauen, mit Kompetenzen, mit Geld und Personal.